Itt nem az útlevélről van szó, Képviselő úr, itt a belső piacról van szó. Arról van szó, hogy az Európai Uniónak az egyik legnagyobb lehetősége, hogy a belső piacot ki tudjuk teljesíteni. Ennek van technikai része, ide tartozik például Schengen is. Ha csak az útlevélről szólna, én is szívesen felmutatom az útlevelemet, ha éppen az Önök országába megyek. Ami pedig azt illeti, az állampolgárok keveset értenek a belső piacból, de könnyen megértik, hogy létezik Schengen. Amiben viszont egyetértünk azért hozzuk a jogszabályainkat, hogy tartsuk be, és azért ülünk itt, hogy a lehető leginkább gazdasági növekedésről, munkahelyteremtésről beszéljünk, ehhez meg kell a belső piac, és kell Schengen.